Hvala lepa za besedo. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovana, gospa poslanka! Ministrstvo za javno upravo v okviru centralne kadrovske evidence o javnem državne uprave za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij vodi, določene kadrovske podatke za organe državne, uprave. Število dovoljenih, zaposlitev v organih državne uprave za vsak organ države v, državni upravi določeno s skupnim kadrovskim načrtom, organov državne uprave za posamezno leto. Pa bi vam morda najprej posegel s podatkom o, trenutnem stanju, zaposlitev v celotni državni upravi. Podatki o številu zaposlenih po skupnem kadrovskem načrtu v organih državne uprave se mesečno spremlja in so javno, dostopni tudi na spletnem portalu OPSI. To pomeni, da lahko kdorkoli vpogleda in pridobi te podatke. Zadnji objavljeni podatek, podatki prihajajo s približno tako enomesečno, zamudo zaradi obdelave. V obdobju od trinajstega, septembra leta dva tisoč osemnajst do prvega decembra, leta dva tisoč osemnajst, se število zaposlenih v organih državne uprave ni spremenilo. Pač zdaj, če sem pa bolj natančen, se je spremenilo, in sicer se je zmanjšalo za enega zaposlenega. Na dan trinajstega, septembra je bilo zaposlenih trideset tisoč štiristo petintrideset, delavcev, na dan prvega, decembra dva tisoč osemnajst pa trideset tisoč štiristo štiriintrideset. Kar zadeva, kabinetne zaposlitve, o katerih, spoštovana gospa poslanka, sprašujete. Zdaj ... Posebej, evidence v tem ni. Mi smo si prizadevali danes, glede na to, da je prišlo, poslansko vprašanje v petek pozno popoldne, smo si prizadevali, preko vikenda in danes, dobiti kolikor toliko ažurne podatke o, stanju zaposlenih v kabinetih. Naj povem in, to, najbrž tudi vi, veste, da je za zaposlitveno zaupanje v posameznem kabinetu ministra tako ali tako, omejitev največ, pet, zaposlenih, tako da, na današnji dan, zbrani podatki, je zaposlenih na zaupanje, torej na mandat, po vseh ministrstvih skupno dvainsedemdeset. To je, bistveno pravzaprav manj od teh, dovoljenih kvot pet na posamezni kabinet. Predvsem zaradi tega, ker, so, posamezna ministrstva vključno z našim, seveda, v, kabinete, svojih ministrstev zaposlovala oziroma, prezaposlovala ljudi, ki so že tako ali tako, delali ali na ministrstvu ali pa drugod v državni upravi. Imamo mi, nekaj takih primerov na Ministrstvu za javno upravo, in prav tako na nekaterih drugih ministrstvih. Tako da, zaradi kabinetnih, zaposlitev se, število zaposlenih v državni upravi, ni, povečevalo. Mi, si po drugi strani, seveda, tudi prizadevamo in nekako spodbujamo vsa ministrstva oziroma vse, državne organe, k večji fluktuaciji, k večji migraciji, zaposlenih tudi znotraj same državne uprave, da, za, vsako potrebo po morebitnem, opravljanju dela, na nekem delovnem mestu, ne iščemo takoj zaposlitev z javnim razpisom, tako ali tako smo s skupnim kadrovskim, načrtom, omejeni, ampak, znotraj, državne uprave, iščemo rezerve in na ta način, prezaposlujemo ljudi, seveda če, to, želijo in če, v tem, vidijo, nove izzive. Če morda samo še, s podatek za javni sektor v celoti. V, obdobju, ne, po podatkih se je število zaposlenih v javnem sektorju v celoti, izračunano na podlagi podatkov obsegih, po obsegu plačanih ur dela oktobra dva tisoč osemnajst, ko smo beležili sto oseminšestdeset tisoč devetsto dvajset zaposlenih glede na mesec september dva tisoč osemnajst, ko smo beležili sto devetinšestdeset devetsto triinštirideset.